Dovč, izvolite. Ja, hvala, zdaj po doktor Franju pa po Mihu nastopati ni najbolj enostavno, ampak vendarle se bom probal se bom probal izboriti za besedo, da se me bojo zapomnili, zdaj, dragi moj, da se vas spomnim, v petek imamo interpelacijo proti Karlu Erjavcu, niti eden na tem svetu me ne bo nahecal, da ta zakon s tem dvema členoma ni malo namenjen temu, da je treba Karla Erjavca malo disciplinirati, nobeden, ne, ker če bi nekateri resno mislili, se zakon o obrambi, ki terja dve tretjini, dve tretjini prisotnih, da ga sprejmemo, na drugačen način v državnem zboru vlada sprejema in na drugačen način o njem govori, to je ena stvar, mi imamo samo dva člena, ki smo jih odprli v zakonu o obrambi, drugo, če bi bili tovariši iz Levice ali pa, Franjo je rekel pubeci, dosledni, bi napisali en člen v zakon o obrambi in v tistem členu bi napisali: "Slovenska vojska ne sme biti nameščena iz slovenskih meja." To bi napisali, samo malo, to bi napisali in bi bili verodostojni, bom tezo naprej povedal, zakaj si tako mislim, ne, drugo, še enkrat bom rekel, petek je interpelacija proti Karlu Erjavcu, izredne razmere so že štirinajst dni v državnem zboru, komisija za nadzor obveščevalnih služb se se igra preiskovalko, sem, gospod Franjo, ki ga jaz neizmerno cenim, ker je neizmerno okej, malo mi je čas, okej govorim, v izrednih razmerah v KNOVS-u, ne, kljuke si podajajo zdaj razni ljudje in tako naprej, in zdaj treba seveda Karla Erjavca na hitro očrniti, kako je v vsem tem v obrambi narobe in kako Karl Erjavec laže in kako se samo nekateri, ki so sicer liberalne stranke, ki se ukvarjajo z gospodarstvom in tako naprej, edini pravi poklicani o tem, da govorijo, kaj je prav in kaj je narobe, in zdaj seveda treba na neki način zrušiti to manjšinsko vlado, ne, eni s, šovom v KMOVS-u, drugi s polaganjem zakonov v obrambi, ki v osnovi vemo, da ni šans, da gre skozi, ni šans, tudi če vsi mi podpremo, dragi moji, ne gre skozi, skozi, ne, in še nekaj, če bi bili, če bi bili, korektni do sebe do svoje politike, bi napisali, da slovenski slovenski vojaki izven naših meja nimajo kaj delati, pika. Zakaj Franjo tako mislim? Iskreno prej si rekel: "V črnih vrečah." Hvala bogu, hvala bogu do sedaj zgodovini, odkar imamo Sloveniji, ni noben prišel v nazaj v črni vreči, po nekih po nekih, statistikah, ne, ki računajo bi mogli biti že kar nekaj mrtvih vojakov, se pravi, da so naši vojaki dobro usposobljeni, da imamo relativno dobro opremo v v misijah, hvala bogu, imamo pa tudi nekaj sreče, in noben ni prišel, zdaj si pa vi dragi moji predstavljajte, ko bi mi glasovali na preglasovanju, jaz sicer še ne vem, ne, na kakšno preglasovanje, dvotretjinsko navadno večino bi mi glasovali tole, zdaj pa greva lahko v misijo, enega bi pripeljali nazaj v vreči, potem bi se tulele v državnem zboru iskalo, kdo je dal tisti glas večine, da je šel ta vojak v v misijo in da so ga nazaj pripeljali v vreči. Jaz si tega, dragi moji, ne želim in zavajate, ko govorite o stroki, mi smo govorili stroka se se vključi takrat, kadar se govori o vojaških vajah, ko mi pojma nimamo, kako se more vojak usposabljati, kadar se govori pa o napotitvi vojakov, je pa seveda politični čin, takrat moramo pa politično se odločati in jaz v tem državnem zboru imam vendarle premalo, premalo, ne samo znanja, premalo vseh informacij, da bom lahko na neko navadno večino pritisnil glas, da bo šel naš vojak v misijo, se pravi, timing mi je jasen, zakaj je zakon v obrambi, drugo, ne, Miha je rekel: "Naši ljudje nimajo pojma legenda, kaj je vojska, kaj gre ven." Naši ljudje še kako dobro vejo, kaj je mir, in mi imamo tudi zaradi tega da smo v NATU tudi zaradi tega, da smo v, da tako delamo, imamo v tej državi mir, ki se ga premalokrat zavemo, ne. Matej je rekel: "Premajhni smo, kaj nam nuca, brez veze, da hodimo ven." Ja, zato ker grejo nekateri naši vojaki, ke svoja življenja riskirajo in grejo ven, tudi mi v tej Sloveniji bolj mirno živimo, dragi moji, pa če gresta dva, poskrbita skoraj za dva milijona ljudi, kot da moram reči, da sem včasih res razočaran, da se tukaj sploh na neki ideološki način pogovarjamo, tako da jaz, ne, tudi če v koalicijski, zdaj bom pa jaz govoril kot Matjaž Han, tudi če je v koalicijski stokrat napisano, jaz to nikdar ne bom podprl, stokrat je lahko napisano, ne bom podprl jaz, ne, tega ne, te zgodbe ne, sicer pa vi koalicijske pogodbe sploh podpisali niste, tako da, jaz moram eno stvar reči: z velikim veseljem ali pa z brez vsakega kančka slabe vesti bom danes glasoval proti, ker mi je zelo jasno tako dolgo sem na politiki, zakaj je ta zakon dva dni pred interpelacijo na državnem zboru, in upam da se, da ima Karel dosti trdo kožo, da bo tudi to preživel, hvala. Hvala lepa, najprej ima besedo ...